Spoštovani predsednik, hvala lepa. Spoštovani predsednik vlade! Po letih gospodarske in finančne krize, ki ji je sledila tudi socialna kriza, je Slovenija v mandatu prejšnje vlade začela okrevati in dosegati zavidljive makroekonomske rezultate z eno najvišjih stopenj gospodarske rasti v Evropski uniji. Takratna vlada in državni zbor sta sprejemala ukrepe za konsolidacijo javnih financ, spodbujanje neposrednih investicij in ob tem postopno odpravljala varčevalne ukrepe, vse s ciljem, da bi ljudje bolje živeli. Vse to je pripeljalo do nekaterih rezultatov, ki so nam jih zavidale druge evropske države, kot je rekordna gospodarska rast, presežek v proračunu, ena najvišjih stopenj zaposlenosti in, Slovenija je nekako iz, javnofinančnega bolnika postala, pozitivna zgodba in vzgled marsikateri drugi, državi Evropske unije. Vsi ti pozitivni premiki so se odrazili tudi v bonitetnih ocenah, svetovnih bonitetnih hiš, kot so Moody's, Fanda Tempur, Fitch, ki so vse od leta dva tisoč petnajst, zviševale bonitetno oceno, Sloveniji, vse to pa je botrovalo tudi, cenejšemu zadolževanju Republike Slovenije na tujih trgih in prav zaradi tega je bil velik del dragega dolga zamenjan z znatno cenejšim. Do nizkih obrestnih mer smo se dokopali s taktnim povečevanjem porabe, ki je znatno zaostajala za rastjo prihodkov, ta scenarij se je nato izkazal za učinkovitega tudi z vidika naglega upadanja deleža dolg, do javnega dolga v, relativno na bruto družbeni produkt. Okrepilo se je tudi zaupanje v naše gospodarstvo, dobili smo nekaj novih green field investicij, pa vendar ne glede na vse navedeno, tudi za to delo, tudi za to vlado obstaja še veliko trdega dela. Če želimo doseči zadane fiskalne cilje, katerih cilj je socialna in pravna država, bomo seveda morali, znižati tudi javni dolg in se pripraviti na, gospodarsko ohlajanje, na katerega opozarjajo gospodarstveniki, nenazadnje, tudi ekonomisti in Fiskalni svet. Fiskalni svet opozarja, da bi Slovenija, da bi se utegnila znajti v bistveno slabšem položaju, če bo prišlo do nove krize, kot je bila leta dva tisoč osem, in v zvezi s tem bi vas vprašal, kako boste po, rebalansu proračuna za leto dva tisoč devetnajst, kateremu se obeta podpora, vodili javnofinančno politiko države? Kateri bodo tisti trajni ukrepi, ki bodo zagotavljali, da bo Slovenija ostala na poti fiskalne vzdržnosti?